Am votat în favoarea raportului, deoarece sistemul de conturi naționale și regionale trebuie să furnizeze date de înaltă calitate, bazate pe o metodologie solidă. Informațiile trebuie să fie cât mai complete, actuale, accesibile și utile atât consumatorilor, cât și agenților economici. De aceea, consider relevante modificările aduse prin regulament. Este necesară stabilirea unor reguli în procesarea și publicarea datelor macroeconomice esențiale la nivel național și european.

Trebuie să ținem cont și de importanța informațiilor referitoare la țările mici, pentru că ele pot produce efecte sistemice. În acest mod, se poate ameliora cadrul deja existent.